hæstvirtur forseti hinn þriðja júní síðastliðinn var samþykkt

með þessari þingsályktun var sú pólitíska stefna mörkuð að þessar upplýsingar skuli gerðar fræðimönnum aðgengilegar og sérstakri nefnd síðan falið að gera tillögu um hvernig staðið skuli að því en nefndin var skipuð þann tuttugasta og öðrum júní tvö þúsund og

þar sem ætla verður að öll gögn og upplýsingar um öryggismál íslenska ríkisins á árunum nítján hundruð fjörutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og eitt séu ekki aðgengileg almenningi á grundvelli upplýsingalaga númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og sex aðallega vegna einkalífsverndar þeirra sem sættu eftirliti eða rannsókn á þessu tímabili er nauðsynlegt að mæla í lögum fyrir um aðgangsrétt nefndarmanna að þessum gögnum og leggja um leið þagnarskyldu á þá frumvarp þetta er flutt til þess að lögfesta slíka aðgangsheimild nefndarmanna þá er jafnframt lagt til að lögfest verði að öllum opinberum starfsmönnum bæði núverandi og fyrrverandi verði skylt að svara fyrirspurnum nefndarinnar um verklag við öflun skráningu og varðveislu upplýsinga um öryggismál íslands á árunum nítján hundruð fjörutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og eitt þrátt fyrir ákvæði laga um þagnarskyldu ákvæðið er nefndinni nauðsynlegt svo að hún geti

er í frumvarpinu mælt svo fyrir að upplýsingalög númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og sex gildi ekki um störf nefndarinnar

færast undir gildissvið upplýsingalaga þar sem þau væru þá komin í vörslur stjórnvalds og orðin þáttur í ákveðinni stjórnsýslu nefndarinnar rétt þykir að taka upp í lögin það ákvæði sem var í síðari málsgrein þingsályktunarinnar frá þriðja júní tvö þúsund og sex um að nefndin hafi á starfstíma sínum samráð við forseta alþingis og formenn þingflokka um framvindu verksins slíkt samráð er afar mikilvægt til að tryggja áfram þá samstöðu um málið sem náðist við samþykkt ályktunarinnar síðastliðið vor við undirbúning frumvarps þessa hef ég átt gott samstarf við formenn þingflokkanna sem standa ásamt mér að flutningi málsins við höfum átt ágæta fundi um málið og fengum á fund okkar formann nefndarinnar pál hreinsson prófessor formenn þingflokkanna hafa síðan rætt efni frumvarpsins við sína þingflokka

markmiði að ljúka störfum fyrir áramót